Herr Präsident!

Beispielsweise fühlen sich viele Menschen übergangen, da ihnen Mitspracherechte verwehrt oder die bestehenden Bestimmungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung nicht korrekt umgesetzt wurden. Es scheint auch eine Tendenz zu geben, ungeliebte Projekte im Grenzbereich anzusiedeln. Der Nachbarstaat wird dann obwohl betroffen nicht genügend einbezogen. Umweltverträglichkeitsprüfungen dürfen an der Grenze aber nicht Halt machen. Vor diesem Hintergrund sollte das Ziel eine Überarbeitung der Richtlinie sein, um eine Vereinfachung und Harmonisierung der bestehenden Vorschriften zu erreichen.